Après une dégradation de la situation entre 2007 et 2011, des progrès notables ont été réalisés en 2012, puisque le nombre de malades a régressé de deux tiers.

Les vaccins sont accusés de tous les maux et l'assassinat de ceux et de celles qui luttent contre ce fléau est insupportable. La majorité d'entre eux sont des femmes, et ce n'est pas un hasard. Ils doivent être protégés. Nous ne pouvons que saluer leur courage et soutenir les ONG qui œuvrent dans ce domaine par tous les moyens, y compris en contribuant au développement de campagnes d'éducation à la santé.